við upphaf þessarar umræðu er mikilvægt að taka skýrt fram að hér er umræðan rétt að hefjast hún verður vonandi efnismikil og löng á hinu háa alþingi

rannsóknarskýrslunni og það geti tekið mánuði og missiri að vinna hið brýna og óumflýjanlega umbótastarf sem löggjafarsamkoman á fyrir höndum ég vil hins vegar við upphaf þessarar umræðu taka undir orð þeirra þingmanna sem hafa kallað eftir lengri umfjöllunartíma í þessum sal og ég hygg að háttvirtur forsætisnefnd geti vel komið því þannig fyrir að setja megi upp umræður um tiltekin bindi eða tiltekna efnisþætti rannsóknarskýrslunnar með einhverjum hætti það mundi vera ákveðið nýnæmi ég held að það gæfi hins vegar

afar góða skýrslu það sem ég hef séð af henni biðin var löng og hún var stundum erfið en hún var þess virði það kom í ljós í gær við skulum hafa í huga að rannsóknarnefnd alþingis

í þeim skilningi sem þær hafa verið settar upp í öðrum löndum það er ef fólk veitir allar upplýsingar um ákveðið framferði eða ákveðnar athafnir játi syndir sínar ef svo mætti segja þá sé því veitt sakaruppgjöf það er ekki á ferðinni hér þess vegna höfðu bæði stjórnmála og embættismenn andmælarétt eins og fram kemur í efni skýrslunnar nefndinni var hins vegar falið að rannsaka orsakirnar

sem formaður nefndarinnar fyrr í þessari umræðu að mínu mati er helsti annmarki skýrslunnar að ábyrgð hennar eða réttara sagt ábyrgðartíminn sem hægt er að miða við pólitískur nær ekki nógu langt aftur í tímann ákvarðanir og athafnir þeirra stjórnmálamanna sem stýrðu íslandi fyrir nítján hundruð áttatíu og sex eru ekki til skoðunar með sama hætti og ákvarðanir og athafnir þeirra sem þá tóku við en þannig er það bara og við sættum okkur við þá niðurstöðu en það ber að hafa hana í huga við lestur skýrslunnar rannsóknarskýrslan segir sögu sem hófst fyrir aldarfjórðungi eða svo jafnaðarmaðurinn gylfi þ gíslason mun hafa sagt að markaðurinn væri góður þjónn en vondur húsbóndi hinn frjálsi markaður getur verið góður þjónn samfélagsins ef honum eru settar skýrar leikreglur og rammi að starfa innan hinn stóri áfellisdómur yfir stjórnmálastarfinu í þessu húsi er að hafa gert markaðinn að húsbónda að upphafi og endi alls í þessum sal voru teknar ákvarðanir um að leyfa bönkunum og öðrum fjármálafyrirtækjum að vaxa hömlulaust menn geta ekki kennt sendingum frá brussel um þann vöxt það má hins vegar vel spyrja sig að því hvers vegna megnið af þessu regluverki því sem kemur í gegnum e e s var innleitt hrátt ef þannig má segja án þess að stjórnvöld hefðu fyrir því að aðlaga þær íslenskum aðstæðum eins og full heimild er til á hinu evrópska efnahagssvæði nei hömlulaus vöxtur íslenska bankakerfisins var ekki vondum útlenskum reglum að kenna skýrslan kveður skýrt upp um þann þátt málsins frá upphafi tíunda áratugarins eða allt frá því að sjálfstæðisflokkurinn komst aftur til valda eftir stutt hlé vorið nítján hundruð níutíu og eitt hefur hugmyndafræði frjálshyggjunnar svokölluð letterferstefna verið ráðandi afl í íslensku samfélagi letterfer þýðir beinlínis að leyfa fólki að gera eða athafna sig eins og það vill krafan um eftirlit og aðhald var ekki hátt skrifuð hjá stjórnvöldum oftast nær það kemur skýrt fram í skýrslunni þeir sem leyfðu sér að gagnrýna eins og til dæmis núverandi forsætisráðherra voru afskrifaðir sem leiðindakerlingar eða kverúlantar á vinstri kantinum en og það lýsir því vel tilvitnun í fyrrverandi forstjóra fjármálaeftirlitsins jónas friðrik jónsson þar sem hann segir á einum stað í skýrslunni að menn hafi almennt álitið þetta sem bögg eftirlitið væri bögg frú forseti þetta er bein tilvitnun í skýrsluna en hver ákvörðunin rak aðra sem markvisst miðaði að því að veikja ríkisvaldið og gera því ókleift að sinna eðlilegu og nauðsynlegu hlutverki sínu þrír stjórnmálaflokkar störfuðu með sjálfstæðisflokknum í átján ára valdatíð hans frá nítján hundruð níutíu og eitt til tvö þúsund og níu fyrst var það alþýðuflokkurinn gamli í fjögur ár svo framsóknarflokkurinn í þrjú kjörtímabil sem eru tólf ár og svo samfylkingin í tuttugu mánuði með einum eða öðrum hætti umvöfðu flokkarnir í samstarfi við sjálfstæðisflokkinn hugmyndafræði frjálshyggjunnar í þeirri pólitísku ábyrgð þurfum við jafnaðarmenn að gangast eins og aðrir við þurfum líka að horfast í augu við það að við sungum söng sum hver alla vega í samfylkingunni við sungum stóriðjusönginn að stærstum hluta þegar kárahnjúkar voru settir á dagskrá við tókum þátt í skattalækkanafárinu fyrir kosningarnar tvö þúsund og þrjú en við vöruðum þó við níutíu prósent láni framsóknar eins og kemur skýrt í ljós í skýrslunni að var mikið óráð við létum það líka yfir okkur ganga í ráðuneyti geirs haarde í þessa tuttugu mánuði að starfa eftir gömlum og úreltum aðferðum í stjórnarráði íslands allt þetta verða þingmenn samfylkingarinnar forustufólk fyrr og síðar að horfast í augu við og af þessu þarf flokkurinn minn að draga sína lærdóma og hann mun gera það meðal annars á fundi á laugardaginn kemur á flokksstjórnarfundi í garðabæ hin einfalda og auðskiljanlega orsök bankahrunsins er að kerfið hafi verið orðið níu sinnum stærra en íslenskt hagkerfi gæti með góðu móti ráðið við eða ábyrgst eða verið bakhjarl fyrir en því var leyft að gera menn skelltu skollaeyrum við viðvörunum menn gerðu lítið úr þeim á opinberum vettvangi og þegar allt var komið í óefni var ekki hægt að vinda ofan af þróuninni sagan sem greinir frá í rannsóknarskýrslunni er auðvitað saga hrikalegra mistaka það brást allt sem gat brugðist

endanlega ábyrgð er ríkisins ríkisvaldsins það er ríkisvaldsins að gæta almannahagsmuna í þessu landi eins og annars staðar og það er ríkisvaldsins að koma því þannig fyrir að tryggingar séu í lagi og viðbúnaðaráætlanir séu til reiðu frú forseti ég settist í ríkisstjórn vorið tvö þúsund og sjö og fór með ráðuneyti umhverfismála í tuttugu mánuði að taka sæti við ríkisstjórnarborð er svona learning by doing reynsla eins og forsætisráðherra benti mér á á sínum tíma það fyrsta sem ég lærði var að ríkisstjórn íslands tekur ekki sameiginlegar ákvarðanir hún er ekki fjölskipað stjórnvald eins og sveitarstjórnir það þýðir að ráðherrar kynna mál sín á fundum og þau fara í gegn nema neitunarvaldi sé beitt það eru ekki efnislegar umræður um öll mál sem koma inn á ríkisstjórnarborð og það eru ekki teknar

og ein helsta lexía um stjórnarráðið og stjórnskipan landsins sem menn læra þarf eða draga þarf af þessari skýrslu og af þessu hruni hin pólitíska umsýsla ríkisstjórnar er í höndum oddvita stjórnarflokkanna verkstjórn ríkisstjórnar er í höndum forsætisráðherra fjármálaráðherra hefur alltaf síðasta orðið um útgjöld ríkisins stjórnkerfi íslands er gegnsýrt af föðurlegri forsjárhyggju arfleifð gamalla tíma og stjórnarhátta þar sem leyndarhyggjan réði ferðinni og best þótti að alþýðan fengi skilaboð að ofan um hvað væri best fyrir hana bankahrunið haustið tvö þúsund og átta afhjúpaði tímaskekkjuna í þessu fyrirkomulagi og vanrækslusyndir undangenginna áratuga í stjórnarráði íslands stjórnkerfi sem sómdi sér ágætlega árið nítján hundruð sextíu og níu var afdankað og gagnslaust haustið tvö þúsund og átta þar gátu menn ekki unnið saman ekki unnið þvert á ráðuneyti þar höfðu menn ekki tileinkað sér nútímavinnubrögð teymisvinnu og annað slíkt sem er alsiða annars staðar í samfélaginu og er í raun og veru grundvöllur stjórnfestu formlegra og agaðra vinnubragða sem eru grundvöllur þess að lýðræðið fái þrifist í einu landi og stjórnkerfið virki með lýðræðislegum